forseti íslands hefur gefið út svohljóðandi bréf forseti íslands gjörir kunnugt ég hefi ákveðið samkvæmt tillögu forsætisráðherra að alþingi skuli koma saman til framhaldsfunda föstudaginn annan september tvö þúsund og ellefu klukkan tíu þrjátíu gjört á bessastöðum nítjánda ágúst tvö þúsund og ellefu ólafur ragnar grímsson jóhanna sigurðardóttir